fyrir mælir fyrir um mótvægisaðgerðir vegna tekjutaps hafnarsjóða í kjölfar niðurskurðar þorskkvóta og er svohljóðandi alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að verja hluta þess fjár sem ætlað er til mótvægisaðgerða vegna niðurskurðar þorskkvóta til fullrar greiðslu á tapi á löndunargjöldum hafnarsjóða sökum lækkandi tekna í kjölfar samdráttar í útgerð og vinnslu í tillögum þingflokks framsóknarmanna sem kynntar voru tuttugasta og áttunda september síðastliðinn var lagt til að ríkissjóður mætti með beinum fjárframlögum því tekjutapi hafnarsjóða og sveitarsjóða sem stafar af aflasamdrætti og verði til þeirra mála allt að einum milljarði króna þannig verði allt að tvö hundruð milljóna króna varið til framlaga til hafnarsjóða til að mæta þar samdrætti í tekjum hafnanna og átta hundruð milljóna króna varið í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga til þess að bæta sveitarfélögum útsvarstap vegna minnkandi þorskveiða enn ríkir mikil óvissa um hvar niðurskurður aflaheimilda kemur harðast niður mögulegt er að stærri útgerðarfyrirtæki fari þá leið að loka ákveðnum starfsstöðvum sínum en auki heldur umsvif á öðrum þá getur komið til þess að einstakar útgerðir hætti rekstri vandi einstakra byggðarlaga getur því verið mjög mismunandi og brýnt að aðstoð stjórnvalda taki mið af því skilvirkasta leiðin til þess er að stjórnvöld greiði beint og að fullu tekjutap sem stafar af aflasamdrætti um þetta mál þarf svo sem ekki að hafa neitt mjög mörg orð í viðbót við það sem hér segir í greinargerð mér þykir þó rétt að það komi fram frú forseti að tillögugerð þessari er engan veginn stefnt gegn þeim mótvægisaðgerðum sem ríkisstjórnin hefur lagt fram heldur kemur hún fram sem eðlilegt aðhald það hafa komið fram í fréttum um mótvægisaðgerðir yfirlýsingar í þá veru að ríkisstjórnin hyggist greiða að einhverju leyti þetta tekjutap til baka við framsóknarmenn teljum að það eigi að kveða þar skýrar að orði og höfum raunar gagnrýnt að margt sé enn óljóst í mótvægisaðgerðunum og erum hér að gegna því sjálfsagða og eðlilega hlutverki að brýna stjórnvöld til þess að vinna þetta verk sem allra best af öðrum aðgerðum sem við höfum lagt til vegna niðurskurðar í þorskkvóta má nefna það að við höfum gert það að tillögu okkar að ríkisstjórnin greiði beint framlag til þeirra sem missa vinnu tímabundið eða alveg vegna þessa niðurskurðar greiði beint framlag til menntunar þessa fólks þannig að það geti hvort sem vill komið sér þar að endurmenntun í sínu fagi eða mennta sig til nýrra starfa í samfélaginu við höfum einnig lagt til ákveðna endurskoðun á vissum þáttum í kvótakerfinu og

nokkuð tillögum ríkisstjórnarinnar en eins og áður kveðum skýrar að að við leggjum til að þorskeldi í landinu verði stóreflt enda er það mjög brýnt hagsmunamál fyrir sjávarbyggðirnar í landinu og fyrir þá markaði sem við íslendingar eigum fyrir þorskafurðir að við töpum ekki niður þorskvinnslu í landinu og raunar engin leið raunhæfari til þess heldur en að auka til muna þorskeldi ég ætla ekki að hafa um þetta mikið fleiri orð þetta er fyrsta mál sem ég flyt hér formlega á þinginu sem fyrsti flutningsmaður

beina því vinsamlega til stjórnarmeirihlutans að hann taki þetta til jákvæðrar skoðunar